Nous ne pouvons plus fermer les yeux sur cette maltraitance animale. Les animaux ont le droit au respect et à la bienveillance, comme les êtres humains.

Nous devons faire toute la lumière sur ces pratiques honteuses au moyen d'une commission d'enquête, même si les socialistes et les conservateurs n'en veulent pas. Il est temps pour nous de remettre au cœur de notre action le bien être des animaux, de réduire la durée maximum de voyage et d'interdire les exportations animales de l'Union vers les pays tiers.

plutôt que les intérêts de l'industrie agroalimentaire, alors vous n'avez rien compris. Maintenant, il va falloir prendre votre courage à deux mains et faire en sorte de soutenir cette commission d'enquête, parce qu'elle est proposée pour de bonnes raisons, mais surtout parce qu'elle est nécessaire et utile.